Si vous le voulez bien, j'ai acté tout ce que vous avez dit. Vous avez vu que nous avons essayé de traiter les choses rapidement parce qu'en effet, c'était important.